Oggi noi siamo qui per trattare un tema molto delicato sono tante le persone che nascono così, senza pigmentazione, e che sono sottoposte a una serie di pratiche disumane e sottoposte a una stigmatizzazione, ogni giorno. Quindi noi siamo qui per chiedere al governo, non solo del Malawi, ma anche di tutti i paesi dove queste pratiche si verificano, di applicare e investire in una politica di inclusione, una politica che deve avere un piano molto forte e una strategia contro tutte le discriminazioni. Io credo che ogni persona debba essere considerata per quello che